Signora Presidente, onorevoli colleghi, una delle definizioni più convincenti, anche dal punto di vista giuridico, della tratta degli essere umani è inserita nel protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ben conosciuto come protocollo di Palermo, che ne delinea gli elementi caratterizzanti, cioè

Oggi, per quanto riguarda i traffici dall'Africa, c'è una forte emergenza sicuramente dalla parte occidentale, ma anche dal Corno d'Africa. È evidente tutto quello che è stato sottolineato, cioè il rischio che questi traffici coinvolgano in particolare i soggetti deboli, in particolare i minori. Ma c'è un aspetto che mi pare sia stato poco sottolineato, anche nella risposta del commissario, e che risulta dai dati raccolti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni che mostra una realtà preoccupante, in quanto più del 70 dei migranti in transito dal Nord Africa verso l'Europa è vittima di tratta, traffico di organi e altre forme di sfruttamento. Questa è una realtà che noi abbiamo denunciato più volte, ma l'Europa dove sta? Si è accorta che la sua politica sull'immigrazione, delle porte aperte ipocrite, queste politiche dissennate, in realtà favoriscono questi traffici? E allora è inutile che qui dibattiamo su queste cose quando non si fa nulla per chiudere le frontiere ai trafficanti e si affida a certe ONG finanziate da Soros l'intervento pro immigrati e pro migranti, chissà in quali condizioni, per poi affidare alla Turchia, magari,